Monsieur le Président, Monsieur le Vice président, vous le savez, pour le groupe socialiste, l'idée que l'urgence était de relancer le marché de la titrisation, quand on sait la responsabilité de ce marché dans la crise dont l'Europe n'est pas encore totalement sortie et dont elle continue à subir

Sur ce point, nous avons été un peu déçus, le rapporteur l'a dit. Pour autant, je salue sa détermination, qui nous permet d'avoir une législation qui avance sur trois points très significatifs pour notre groupe, que je veux rappeler ici. D'abord, un rôle explicite pour le superviseur européen AEMF afin qu'il puisse être engagé dans une médiation obligatoire en cas de désaccord entre les différentes autorités compétentes.

Troisième point, qui nous tient tout autant à cœur, c'est l'idée le rapporteur l'a rappelé que, s'agissant des hypothèques ou des prêts automobiles, on intègre des critères environnementaux d'une certaine manière, nous avons anticipé les travaux que vous menez maintenant au sein de la Commission européenne que nous avions également introduits dans le cadre des PRIIP, et